Señor Presidente, hablemos claro no es casualidad que la mayoría de las víctimas de las catástrofes climáticas sean mujeres.

Y es, precisamente, esa vulnerabilidad la que responde a un problema estructural, el patriarcado estructural, del cual en este Parlamento hemos escuchado algunos exponentes muy claros y muy preocupantes. Las propuestas que hace el informe Kiil Nielsen son simplemente de sentido común en el mundo actual, son necesidades básicas, plantean un reto fundamental 1 aumentar la capacitación y el apoderamiento de las mujeres en la toma de decisiones, en todos los ámbitos

3 de una forma muy clara, incorporar las perspectivas de género en las políticas de lucha contra el cambio climático.